Sur le fond, il semble nécessaire et sage d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions.

La violence, la torture et les meurtres sont des actes intolérables qu'il s'agit évidemment de condamner si les faits sont avérés. Mais, de grâce, évitez la caricature. N'érigez pas cette honorable assemblée en procureur de la bien pensance. C'est contre productif et tout à fait arrogant sur la forme. Vous réclamez des mesures devant être prises par la Commission européenne, mais vous oubliez simplement que la Commission européenne n'a aucune compétence en matière de diplomatie et qu'il vaut mieux, d'ailleurs, qu'elle n'en ait jamais. Les leçons de morale que vous ne cessez de donner au monde entier deviennent particulièrement gênantes pour une partie grandissante des Européens qui aimeraient que vous regardiez un peu plus ce qui se passe chez eux.

Vos préoccupations sur le sort des LGBT en Tchétchénie sont très généreuses, mais votre générosité devrait concerner avant tout les citoyens européens, et notamment les femmes, qui subissent de plus en plus de violences. Qui s'est préoccupé du sort de ces jeunes Anglaises soumises à un esclavage sexuel par un gang de barbares pakistanais? Qui s'est indigné de la mort de Laura et Mauranne, assassinées par un islamiste à Marseille, il y a tout juste un an? Qui s'inquiète du racisme anti blanc qui enfle dans nos sociétés? Les innombrables agressions dont sont victimes les femmes chaque jour dans nos villes sont insoutenables et devraient émouvoir vos belles âmes charitables.